Lep pozdrav vsem prisotnim! Poslanec Trček, moram reči, da je v zmoti ali pa namerno zavaja, ko govori, da nas je vseh devetdeset enako soodgovornih za stanje v zdravstvu. Nismo enako soodgovorni. Najbolj ste odgovorni vi v Levici, ki ste to vlado Marjana Šarca neučinkovito in neuspešno omogočili in ji podaljšujete rok trajanja, potem pa vsi ostali v koaliciji, ki so to vlado podprli, ne more pa biti odgovoren za stanje v zdravstvu tisti, ki je ukrepom, zakonom in vsemu ostalemu na tem področju nasprotoval, torej Slovenska demokratska stranka. Torej kaj se s to vlado Marjana Šarca zdaj po pol leta pravzaprav dogaja. Gre za politični deficit, krizo vodenja, pomanjkanja kompetenc, verjetno zmes vsega naštetega, odstopljeni štirje ministri v zadnjih nekaj mesecih na treh ključnih področjih, razvoj in kohezija, zdravstvo oziroma zdravje, okolje in prostor govorijo o tem, da vlado vodi človek s pomanjkljivimi osebnimi strokovnimi in političnimi kompetencami, za katerega moram reči, da mi na trenutke ni popolnoma čisto jasno, ali se zaveda, da ne gre več za imitacijo funkcije, ki jo opravlja že nekaj časa. Strokovni deficit in pomanjkanje osebne integritete pa je čutiti tudi na številnih drugih področjih. Naj navedem samo en primer. V ponedeljek sem jaz tukaj ministrici za pravosodje postavil vprašanje o tem, kaj bo storila za preprečitev zlorab osebnih stečajev za večmilijonske odpise dolgov. Odgovorila mi je z dve leti starim odgovorom o podobni tematiki Cerarjeve vlade. Dve leti starim odgovorom. Niti toliko spoštovanja do parlamenta in ljudi ta ministrica ni premogla, da bi se za to šlamparijo oziroma predrznost javno opravičila. Ta primer po moje pove vse o tem, kako je ta in kako so številni drugi resorji v vladi Marjana Šarca vodeni. Danes imamo, razpravo in odločanje o dveh pomembnih ministrih. O ministru za zdravje in o ministru za okolje in prostor. Kar se zdravja tiče, verjetno se vsi zavedamo, da časa za analize in eksperimentiranje več ni, že nekaj časa ga več ni. Sistem ne deluje, ljudje ne dobijo pravočasne zdravstvene oskrbe, ko jo potrebujejo mnogi, zaradi tega tudi umrejo. Od ministra, pristojnega za zdravje, se torej pričakuje ne samo to, da pozna diagnozo, kar tudi v tem primeru ni čisto popolnoma jasno, da jo pozna v celoti, pač pa da pozna tudi pot do ozdravitve sistema v tem primeru. Glede na doslej slišano, glede na to, kar je kandidat do zdaj na področju zdravstva naredil, in o tem, kar je govoril, je mogoče diagnoza še kolikor toliko odtočna, vse ostalo pa je neznano oziroma je napačno. Samo dva primera. En primer so gotovo te čakalne vrste, ki so po koalicijski pogodbi za vas prioriteta. Kaj se je z njimi zgodilo v zadnje pol leta? Številne so se še povečale kljub temu, da ste dodatno namenili petintrideset milijonov evrov denarja v ta sistem lani. Niti polovica tega denarja ni porabljena, niti polovica tega denarja ni porabljena za skrajšanje čakalnih vrst. V tem obdobju so se nekatere celo podaljšale. Torej, neka količina denarja, ki ni odpravila ničesar v tem, sistemu. In tudi kandidat za ministra vidi rešitev v denarju. Ne, tudi številni danes ste razpravljali v tej smeri, da je problem denar v zdravstvu. Napačna ugotovitev, napačna diagnoza. Napačna. Problem v zdravstvu ni denar. In na podlagi te napačne diagnoze ne namerava ta problem rešiti z birokratskim pristopom, ne pa z odpravo vzrokov, ki pripeljejo do tega, da te čakalne vrste v zdravstvu nastajajo in da ljudje ne pridejo pravočasno do storitev, ko jih potrebujejo. Poleg tega je zdravstvena blagajna polna, kot ni bila še nikoli. Da je polna, je omogočilo gospodarstvo, ki je lani poslovalo odlično, in zaradi tega so vse blagajne, ne samo zdravstvena, ampak tudi zdravstvena, zelo, zelo polna. Preko dvesto milijonov več evrov denarja se je lani nateklo v zdravstveno blagajno, torej ni razlog denar. Ni pa zagotovljeno seveda gospodarno upravljanje z vsem tem denarjem in tukaj je ključni problem, kajti čakalnih vrst ne bo uredil denar, pač pa boljša organiziranost, kompetentni, vodstveni kadri, konkurenca med izvajalci zdravstvenih storitev, ki je je premalo. Manj in ne več administracije, kot je napoveduje bodoči minister, in nadzor. In drugo področje glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V koalicijski pogodbi piše: "Ukinili ga bomo." V tem obdobju do zdaj, ne, da niste skrajšali čakalnih vrst, nič niste naredili za skrajševanje, tudi kandidat nima vizije, kaj narediti glede tega, tudi nima vizije, kaj narediti s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem. Podražili ste ga. V tem obdobju se je za eno premijo na letnem nivoju prostovoljno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje podražilo okrog sedem odstotkov. To se je zgodilo v času vaše vlade. In minister kljub temu, da so vse te blagajne polne in da ni zagotovljeno gospodarno ravnanje s tem denarjem, napoveduje nov zdravstveni davek. Napačen pristop, popolnoma, popolnoma napačen pristop, ki, razmer ne bo uredil. V zdravstvu dela, bodimo pošteni, veliko sposobnih ljudi. Žal so zapostavljeni, številni ne dobijo možnosti, da bi pokazali svoje sposobnosti, da bi se dokazali. Nekateri zaradi preobremenjenosti tudi izgorijo, zaradi erozije sistema pa številni odhajajo, ustreznega nadomestila pa seveda ni, ker odhajajo predvsem mladi in sposobni ljudje. Torej, po tistem, kar smo slišali od kandidata, je malo verjetno, da bo kos ureditvi tega sistema. Glede kandidata za področje okolja in prostora. Tudi v tem primeru malo konkretnih zavez. Razen v tistem delu, ko gre za nadaljevanje ukrepov in politik projektov, ki so bili zastavljeni v času, trajanja mandata nekdanjega ministra. Pravi, da bo prenovljena gradbena in prostorska zakonodaja. Sedel je v tem državnem zboru lani, ko je bila ta zakonodaja sprejeta, kot član Cerarjeve stranke. Prvega junija lani je začela veljati, zdaj bo prenovljena. Po tistem, kar je povedal, ne bo odpravila ključnih problemov. Nadkoalicijska Levica se rada pohvali, da zdaj pa bomo, ko bodo oni bedeli nad stanovanjskim področjem, ki ga je tudi kandidat omenil kot pomembnega, se bo pa to področje uredilo. Zdaj pa bomo, ne, začeli graditi stanovanja in tako naprej. Po moje se ne bo kaj dosti uredilo. Ker ključni problemi na tem področju nisto, niso odpravljeni. So pa v glavnem birokratske in ne, zneskovne narave. Povem samo en primer. V Mestni občini Koper želijo zgraditi devetdeset neprofitnih stanovanj. Devetdeset neprofitnih stanovanj. Lani, osmega enajstega so dali, ne, tole vlogo za PVO, ampak zahtevo za ugotovitev, ali je presoja vplivov na okolje sploh potrebna na ARSU. Novembra lani. Pred dvema tednoma so jim odgovorili, da je njihova vloga na petinšestdeseta v vrsti, mesečno rešijo pa okrog petindvajset do trideset zadev. Torej, samo papirologija, da bodo lahko začeli ta stanovanja graditi devetdeset jih je, bo trajala nekje do konca tega mandata, če ne bo predčasno skrajšan. Na drugi strani se pa je zgodila Magna v šestih mesecih. Tam, kjer ni bilo nič. Nobenih zakonskih možnosti, vsa okoljevarstvena in vsa ostala soglasja, ki so za to potrebna. In kandidat na ta vprašanja, oprostite, kaj bo glede tega naredil, ni imel konkretnih odgovorov. In to skrbi. Tako da velike besede o tem, da se bo dodatni proračunski denar namenil za stanovanjsko področje, bodo ostale prazne, ker brez, razbremenitve v birokratskem smislu se ne bo dalo storiti nič. Od obeh kandidatov smo pričakovali predstavitev konkretnih vsebinskih ukrepov za izboljšanje stanja, predvsem na področju zdravja, seveda, z okvirno časovnico uveljavitve, nič od tga nismo slišali. Na podlagi ohlapnih in splošnih zavez pa je bianco podpora, ki jo nekateri napovedujete obema, po našem mnenju napaka in v Slovenski demokratski stranki te napake ne bomo storili.